Az utóbbi hónapokat illetően több olyan esetről tudunk, amikor a különböző afrikai országokban nőket öltek meg más szexuális orientáltságuk miatt. Malawiban ez évben hoztak tiltó törvényt, Nigériában napirenden van az a törvénytervezet, mely még az ilyen találkozók szemtanúit is büntetné. Még Dél Afrikában is, ahol az alkotmány tiltja a szexuális orientáltság alapján történő diszkriminációt az úgynevezett korrektív megerőszakolás nem csökkenő, folyamatos gyakorlat, sőt az utóbbi időben több halálesetről is beszámoltak.

Mindnyájan egyenlőnek születtünk, úgy véljük, az Európai Parlament nem hagyhatja szó nélkül, hogy embereket, nőket és férfiakat gyilkoljanak.